C'est notre quatrième résolution sur la situation des droits de l'homme en Biélorussie depuis le début de l'année.

Viasna a été dissoute en 2003 et n'a plus été autorisée à se faire enregistrer, ce qui a conduit à interdire son fonctionnement sous peine de sanction pénale. Pour fonctionner, Viasna, comme d'autres, n'a eu d'autre moyen que d'ouvrir un compte à l'étranger les sommes versées sur ce compte sont aujourd'hui assimilées, par les autorités biélorusses, à des revenus personnels d'Ales Bialatski, accusé de fraude fiscale massive. Au delà de la situation personnelle d'Ales Bialatski, l'aide de l'Union européenne à la société civile biélorusse est ainsi discréditée, comme toute forme d'opposition démocratique. Mais le plus grave, dans cette affaire, c'est qu'Ales Bialatski a été mis dans cette situation en raison de la transmission d'informations aux autorités biélorusses par les autorités judiciaires lituaniennes et polonaises dans le cadre d'accords juridiques bilatéraux liés, semble t il, à la lutte contre le terrorisme. Je souhaite ardemment qu'il s'agisse d'erreurs involontaires, comme le prétendent aujourd'hui les gouvernements des pays concernés. Mais je vous demande, Madame la Commissaire, de faire pression auprès des gouvernements pour que de telles choses ne se reproduisent pas à l'avenir et de tout faire pour permettre la libération d'Ales Bialatski.